Na začátku to vypadalo, že to bude vše objímající zpráva, kde vlastně každá skupina bude považována za marginalizovanou.

V České republice za uplynulých pět let došlo ke zdvojnásobení komunit, kde právě identifikujeme sociální vyloučení.